Met deze EMU wordt een fundament gelegd waarin al vanaf dag één een enorme barst loopt.

Al jaren worden de criteria van het stabiliteits en groeipact door een reeks van landen ruimschoots geschonden en koploper Griekenland heeft een enorme schuld van 175 van het bruto nationaal product en dat land meent men te kunnen redden door nóg meer leningen en uitverkoop van bestek ik vind tafelzilver een te royaal woord uitverkoop van het bestek zoals de haven van Piraeus. De Chinezen zijn de lachende derde, terwijl schuldkwijting en een nieuwe start met een eigen munt de Grieken echt zou helpen.

Kijken naar een optie als schuldkwijting, kijken naar sancties en meer investeren in de relatie met landen die buiten de euro zijn.